Pe scurt, vreau doar să i spun domnului comisar că, din păcate, aceste măsuri sunt încă destul de puține și cred că trebuie făcut mai mult pentru modernizarea cadrului legislativ european, astfel încât barierele care împiedică cetățenii europeni să muncească în oricare alte state să dispară.